Depuis 2015, pas une réunion du Conseil ne se passe sans que soit discutée la question de l'asile et des migrations, dont Donald Tusk a voulu faire la priorité des priorités. Après plus de trois ans, nous aurions pu légitimement attendre du Conseil qu'il apporte une réponse concertée à ce défi.

Le Conseil vient de conclure qu'il ne conclurait rien. Les chefs d'État ou de gouvernement donnent en spectacle leur incapacité ou plutôt leur manque de volonté de s'entendre. Pour rappel, il a fallu moitié moins de temps au Parlement pour trouver une majorité de plus des deux tiers autour d'une approche commune combinant solidarité et responsabilité.

Où est le leadership lorsque le monde scientifique nous donne douze ans, pas plus, pour agir de manière décisive afin de sauver le climat et guère plus pour sauver la biodiversité? Là encore, les leaders sont tout simplement sourds, aveugles et muets face à la colère de la jeunesse européenne. Nous attendons toujours la première réunion du Conseil qui mettra ce point au cœur de ses débats. Où est le leadership quand de plus en plus de nos concitoyens se lèvent pour refuser une société où les richesses sont concentrées dans un nombre toujours plus restreint de mains? Ces inégalités sont le fruit de la concurrence fiscale et sociale entre les États membres, de la flexibilisation du marché du travail, de la révolution numérique et d'une mondialisation sauvage. Nous attendons toujours que ce sujet soit mis à l'ordre du jour des leaders Ils n'en sont même pas encore au point de la prise de conscience. Où est le leadership quand au sein même du Conseil européen, un nombre croissant de leaders toujours eux choisissent délibérément de mettre à mal les fondements de notre démocratie séparation des pouvoirs, indépendance de la presse et de la justice, respect de la vie privée, respect des principes de nécessité et de proportionnalité dans les restrictions aux libertés publiques ou individuelles ou dans le recours à la violence pour réprimer des manifestations? Alors que ce Parlement dénonce ces graves dérives et a, par exemple, enjoint au Conseil d'ouvrir une procédure contre le gouvernement hongrois, nous attendons autre chose, Madame, qu'une réponse polie. Quoi qu'il en soit du Brexit et que ce sujet arrête d'être une distraction chers collègues, attendre n'est plus une option.

Le vrai leadership aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, consiste à mettre la préservation de notre environnement, la justice sociale et économique et la défense de la démocratie et de nos libertés au cœur de l'action politique et de la construction européenne.